Wir sollten das aus politischen Gründen unterstützen. Dies ist auch ein Signal an andere Länder, die vielleicht noch lange warten müssen, bis die Tür zu Europa offen und nicht generell geschlossen ist.

Aufgrund von Erfahrungen mit anderen Ländern würde ich jedoch sagen Kroatien muss auch im eigenen Interesse unabhängig vom Beitrittsprozess insbesondere an der Reform des Justiz und Verwaltungssystems arbeiten.